Domnule președinte, susțin dezvoltarea unei piețe europene a plăților care va permite consumatorilor, comercianților cu amănuntul și altor întreprinderi să valorifice pe deplin beneficiile oferite de piața internă a Uniunii Europene, inclusiv comerțul electronic. Consider că este nevoie de claritate juridică și de condiții de concurență echitabilă pentru a promova serviciile la nivelul Uniunii, eficiența și inovarea în domeniul instrumentelor de plată cu cardul, precum și operațiunile de plată pe bază de card într un mediu offline, online sau mobil. Una dintre principalele practici care împiedică funcționarea pieței interne în ceea ce privește plățile cu cardul și cele pe bază de card este larga răspândire a comisioanelor interbancare care, în majoritatea statelor membre, nu sunt reglementate prin legislație. Susțin stabilirea cerințelor uniforme tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de plată cu cardul efectuate în Uniune în cazul în care atât prestatorul de servicii de plată al plătitorului, cât și cel al beneficiarului plății au sediul în Uniune. De asemenea, solicităm mai multă transparență în ceea ce privește comisioanele bancare.